Przemiany w krajach sąsiadujących czy rozwijających się wskazują, że Unia Europejska potrzebuje efektywnych narzędzi polityki zewnętrznej.

Dobrym rozwiązaniem jest wprowadzenie horyzontalnego rozporządzenia wykonawczego określającego uproszczone zasady i procedury. Krokiem w dobrym kierunku jest też możliwość łączenia dotacji i pożyczek, korzystania z innowacyjnych instrumentów kapitałowych i podziału ryzyka. Nowe instrumenty kładą nacisk na lepsze dostosowanie wsparcia do potrzeb, osiągnięć i potencjału poszczególnych krajów, jak również większą elastyczność.

Sądzę, że postulaty Parlamentu dotyczące większej warunkowości, synergii między instrumentami i lepszej koordynacji przyczynią się do lepszej efektywności polityk zewnętrznych.